ástæða til að fagna þeim góðu viðbrögðum sem skýrslan um hrun bankakerfisins hefur fengið á undanförnum sólarhring það var alls ekki sjálfgefið að svo væri ísland tekur á vandasömum viðkvæmum og umdeildum málum og svo sannarlega er hún ekki yfir gagnrýni hafin hún er vitaskuld enginn dómur eins og skýrsluhöfundar hafa rækilega áréttað og er þess vegna umræðugrundvöllur sem við getum hvert og eitt tekið afstöðu til skýrsluhöfundum og öðrum þeim sem stóðu að henni ber að þakka fyrir þetta mikilsverða framlag nánast frá fyrsta degi bankahrunsins var farið að hyggja að því hvernig best væri að bregðast við til að varpa ljósi á hina alvarlegu atburði geir h haarde þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra varpaði fram þeirri hugmynd að skrifuð yrði eins konar hvítbók um málið til að draga fram megindrætti þess niðurstaðan og um hana var þverpólitísk samstaða var að setja á laggirnar sérstaka rannsóknarnefnd og ætla henni mikið svigrúm til að vinna það mikla verk sem nú lítur dagsins ljós þetta var gert á grundvelli laga sem byggðist á frumvarpi sem þáverandi forseti alþingis sturla böðvarsson var fyrsti flutningsmaður að og flutti ásamt formönnum allra stjórnmálaflokka á alþingi þetta er nauðsynlegt að undirstrika til að árétta að um þessa málsmeðferð nákvæmlega þessa málsmeðferð var þverpólitísk sátt á alþingi um líkt leyti lagði þáverandi hæstvirtur dómsmálaráðherra björn bjarnason fram frumvarp sitt um stofnun embætti sérstaks saksóknara á þeim tíma sá enginn fyrir hið gríðarlega umfang sakamála sem upp mundi koma í kjölfar bankahrunsins í upphafi málsins var ráðgert að kostnaður við embættið gæti numið árlega um þrjú hundruð milljóna króna og það var gagnrýnt á þeim tíma að svo miklu fé væri ætlað að verja til þessa embættis á sama tíma og draga þyrfti saman seglin á viðkvæmum málaflokkum í fjárlögum reynslan hefur hins vegar sýnt okkur að hér var síst í of lagt sú þróun sem síðan hefur verið ráðning evu joly og fjölgun saksóknara er rökrétt framhald af þeim málatilbúnaði sem stofnað var til strax á haustdögum tvö þúsund og átta í kjölfar bankahrunsins og sýnir að þáverandi ríkisstjórn og alþingi var mjög í mun að varpa sem gleggstu ljósi á allt málið og draga hvergi undan það er rétt sem hefur verið bent á að mjög miklu varðar hvernig við vinnum okkur áfram úr þeim málum sem þessi mikla skýrsla leggur fyrir okkur sú vinna er okkur sem á alþingi sitjum mikil áskorun efni skýrslunnar hlýtur að vekja upp reiði og mikil sárindi og það er ekkert óeðlilegt við það sú reiði er réttlát í ljósi þeirra grafalvarlegu upplýsinga sem hin mikla skýrsla hefur að geyma það ærir og særir eins og góður vinur minn og samverkamaður einar oddur kristjánsson orðaði það gjarnan það ærir og særir réttlætiskennd venjulegs fólks að sjá hvernig eigendur bankanna hafa misnotað þá hvernig óráðsía og ábyrgðarleysi hefur leikið þjóðfélag okkar grátt fyrir tilverknað ábyrgðarlausra einstaklinga sem hafa varpað öllum eðlilegum siðferðilegum viðmiðum fyrir róða á hinn bóginn er nauðsynlegt að við reynum að draga rökrétta lærdóma af efni þessarar skýrslu það má ekki gefa sér niðurstöðurnar fyrir fram eins og hefur örlað á í skýrslunni er ekki verið að vísa markaðsbúskapnum á bug eins og ætla hefur mátt á umfjöllun sumra það er hvergi vikið að neinu slíku í þessari skýrslu eins og ég hef lesið það sem áhersla er hins vegar lögð á er að eftirlit sé nægjanlega öflugt leikreglurnar séu skýrar sanngjarnar og þær setji atvinnulífinu eðlilegar skorður undir það sjónarmið hljótum við að taka og fara rækilega yfir ábendingar sem fram koma og styðja þá viðleitni það er augljóst og þarf ekkert um að þræta að það fór mjög margt úrskeiðis hjá okkur og rétt eins og í skýrslunni segir þá felst meginskýringin á falli bankakerfisins í örum vexti þess og ofurstærð miðað við stærð hagkerfis okkar ábyrgðin í þessum efnum hlýtur að liggja hjá gerendunum sjálfum stjórnendum og eigendum bankanna sem höfðu það að yfirlýstu markmiði sínu að stækka efnahagsreikninginn ábyrgð þeirra einstaklinga sem höfðu stjórn bankanna með höndum verður aldrei hægt að varpa af herðum þeirra sem þessar ákvarðanir tóku veit ég vel að slíkt reyna menn hins vegar oft að gera menn kenna eftirlitskerfinu um þegar þeir fara ekki sjálfir fram af nægjanlegri ábyrgð þá er fróðlegt að rifja það upp að engir stjórnmálaflokkar höfðu það á stefnuskrá sinni fyrir kosningarnar tvö þúsund og sjö að takmarka umsvif bankanna frá því á síðari hluta árs tvö þúsund og sjö var það hins vegar yfirlýstur vilji stjórnvalda að bankarnir drægju úr starfsemi sinni seldu eignir og minnkuðu efnahagsreikning sinn samanber skýrslu finnska bankasérfræðingsins karl o jennery sem ríkisstjórnin hafði kallað sér til ráðgjafar fram hefur komið að forsætisráðherra utanríkisráðherra fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra hafi öll lagt á þetta áherslu í samtölum við forsvarsmenn fjármálafyrirtækjanna og vera má að slíkar fortölur hafi haft áhrif á að íslenska fjármálakerfið dróst saman um sjö prósent í evrum talið og ekki varð úr áformum bankanna um frekari stækkun hitt er jafnljóst að nauðsynlegt hefði verið að bankarnir minnkuðu umsvif sín bæði hraðar og meir eins og allir sjá núna það er hrollvekjandi að lesa hvernig tilteknir eigendur bankanna hafa beitt eigandavaldi sínu af ótrúlegri óskammfeilni til að ryksuga til sín fjármuni úr bönkunum og það jafnvel án þess að gerð væri krafa um eðlileg veð almennum viðskiptavinum var gert að leggja fram ýtrustu veðtryggingar en það var ekki látið gilda um þá sem mestu umsvifin höfðu en stærstu eigendurnir virðast hafa litið á bankana sem prívatsparibauka sem eðlilegt væri að nota til að fjármagna kaup og yfirtökur á fyrirtækjum og eignum út um allar þorpagrundir það eru engar eðlilegar viðskiptalegar skýringar á því að þegar einstakir fjárfestar komu höndum yfir bankana ruku upp útlánin úr sömu bönkum til fyrirtækja þeirra það er til dæmis ein af hinum ótrúlegu frásögnum úr skýrslunni að einn og sami aðilinn fyrirtæki baugs skuli hafa verið með lán hjá viðskiptabönkunum stóru sem svarar fimmtíu og þrjú prósent af eiginfjárgrunni þeirra og þegar sérstaklega er skoðaður banki sem fyrirtækjasamsteypa réði voru þessar tölur um tveir þriðju af eiginfjárgrunninum og nær níutíu prósent þegar við er bætt lánum til nánasta viðskiptafélagsins þetta sýnir okkur að nauðsynlegt hefði verið að gera ríkari kröfur um dreifingu eignaraðildar því miður féllu menn frá slíkum kröfum við einkavæðingu landsbanka og búnaðarbanka það voru mistök en það hefði þó ekki breytt stöðunni vegna glitnis eða íslandsbanka sem hafði orðið til mun fyrr við sameiningu og sölu krafan um dreifingu eignarhalds hefði þó stuðlað að minni áhættu eins og við sjáum í ljósi þessa vekur það furðu að menn virðast ekki ætla að læra af reynslunni nú er búið að ganga frá sölu eða yfirtöku lánardrottna á íslandsbanka og arion engin veit í dag hverjir hinir nýju eigendur eru hversu dreift er eignarhaldið eru þar á ferðinni einhverjir kjölfestufjárfestar sem mögulega geta leikið sama leikinn og iðkaður var við bankana á útrásartímanum hvers vegna í ósköpunum þverskallast núverandi stjórnvöld við því að upplýsa um þessi mál þrátt fyrir þrábeiðni þingmanna og fleiri aðila um þær upplýsingar hér er þó hægt að sýna svart á hvítu viljann til að draga lærdóm af því sem fór úrskeiðis og allir virðast vera sammála um eitt af því sem er gagnrýnt í skýrslunni er að ekki hafi verið nægilegt aðhald í ríkisbúskap og peningamálum okkar á þeim þenslutímum sem fjallað er um þar er sitt hvað nefnt kárahnjúkavirkjun skattalækkanir og aukin sókn íbúðalánasjóðs inn á íbúðamarkaðinn auk þess sem seðlabankinn hefði átt að halda uppi hærra vaxtastigi í aðhaldsskyni um þetta má sitthvað segja gleymum því ekki að tekjulegur ávinningur ríkissjóðs af auknum umsvifum í efnahagslífinu var notaður til að borga niður ríkisskuldir á þessum tíma þar með talið lífeyrisskuldbindingar ríkisins mig rekur ekki minni til að á þessum tíma hafi verið mikil krafa uppi um það hér á alþingi að minnsta kosti um hærra aðhaldsstig í ríkisfjármálum þeir sem mótmæltu skattalækkunum sem var mikill minni hluti þingmanna gerði það til að skapa svigrúm til frekari útgjalda ríkisins almenn krafa var uppi að minnsta kosti hjá fjórum af fimm stjórnmálaflokkum um skattalækkanir en ágreiningur núllfastur varðandi íbúðalánin er það rétt þar var mjög óvarlega farið og við sjálfstæðismenn vöruðum við því á þeim tíma var hins vegar alveg klár meiri hluti fyrir því á alþingi að auka útlánaheimildir sjóðsins og sú gagnrýni sem kom fram á þeim tíma meðal annars frá flokki hæstvirtur forsætisráðherra og ekki síst hæstvirtur núverandi forsætisráðherra sjálfum laut fremur að því að auka þær heimildir jafnvel svo seint sem um mitt ár tvö þúsund og átta var ákveðið að tillögu þáverandi hæstvirtur félagsmálaráðherra núverandi forsætisráðherra að hækka hámarkslán og miðað við kaupverð eigna en ekki brunabótamat til að stuðla að hærri lánum frá sjóðnum ég setti á þessum tíma fram beinharða tillögu um aðhaldsaðgerðir í húsnæðismálum sem fengu mjög neikvæðar viðtökur bæði innan þáverandi samstarfsflokks okkar sjálfstæðismanna framsóknarflokknum og stjórnarandstöðunni sem þá var sem sýnir að í raun var ekki mikill hljómgrunnur fyrir aðhaldsaðgerðir á þessum sviðum varðandi kárahnjúka er alveg ljóst að efnahagsleg áhrif þeirrar framkvæmdar á þeim tíma voru mjög lítil í samanburði við þá miklu fjármuni sem streymdu inn í landið vegna hins háa vaxtastigs í landinu í samanburði við útlönd kárahnjúkaframkvæmdirnar og meðfylgjandi stóriðja er líka núna að gagnast okkur gríðarlega við gjaldeyrisöflun og tekjuöflun fyrir þjóðarbúið en þessi samanburður stóriðjuáhrifanna og fjárstreymis frá útlöndum af öðrum orsökum varpa líka ljósi á þann vanda sem við er að glíma við peningamálastjórn okkar þegar fjármagnsflæði er óheft á milli landa eins og evrópusambandsreglurnar gera ráð fyrir og hér hefur verið lýði frá því að við gerðumst aðilar að e e s það var einmitt hið háa vaxtastig sem laðaði hingað erlent fé sem aftur á móti styrkti svo gengið og bjó til falskan veruleika í efnahagslífi okkar í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er að því fundið að ekki hafi verið nægjanleg formfesta varðandi undirbúning ýmissa aðgerða sem grípa þurfti til það er mikilvægt að við förum rækilega yfir þessar ábendingar og reynum að bæta þar úr en jafnvel þó þar hefði enginn pottur verið brotinn olli það ekki bankakreppunni á því er hins vegar nauðsynlegt að vekja athygli að eftir hina svokölluðu míníkreppu sem svo er kölluð og skall á okkur árið tvö þúsund og sex var settur á

þarna má segja að formgert hafi verið þetta nauðsynlega samráð sem þessir aðilar þurfa að hafa sín á milli þessi samráðsvettvangur tryggði auðvitað að þau ráðuneyti og þær eftirlitsstofnanir sem málið varðar fyrst og fremst hafi fengið möguleika á að bera sama sínar bækur og upplýsa það verður þess vegna ekki annað sagt en að þar með hefði átt að vera tryggt að þau stjórnvöld sem í hlut eiga hafi haft sambærilega möguleika á upplýsingum rétt eins og eðlilegt er til viðbótar við þetta fóru fram fundir forustumanna ríkisstjórnarinnar með til að mynda seðlabankanum og þar voru viðstaddir aðrir ráðherrar sem forustumenn stjórnarflokkanna kusu að kalla til þetta er samkvæmt áratugavenju helguðu fyrirkomulagi alveg eins og rakið er í skýrslunni árið tvö þúsund og átta fór fram margháttuð viðleitni af hálfu stjórnvalda til að bregðast við þeim lausafjárvanda sem herjaði á bankakerfi okkar eins og rakið er rækilega í svarbréfi þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra geirs h haarde til rannsóknarnefndarinnar og er birt í fylgigögnum nefndarinnar þar kemur glöggt fram að mjög var reynt að bregðast við þeim vanda sem við var að glíma og þess vegna er alls ekki rétt né sanngjarnt að tala um vanrækslu af hálfu stjórnvalda í þessum efnum nær sann i er sennilega það sem geir h haarde þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra hefur sagt um þessi mál að á þeim tíma var líklega verið að reyna hið ómögulega vandi bankanna var greinilega orðinn nánast óviðráðanlegur þar spilar ekki síst inn í að útlán bankanna voru í ótrúlega mörgum tilvikum afar hæpin rétt eins og skýrslan sýnir okkur fram á og þess vegna varð ekki neitt við ráðið en það er athyglisvert að alveg fram á haustið tvö þúsund og átta

til þess að staða bankanna væri allt önnur og betri en raun hefði borið vitni um síðar þetta er grafalvarlegt og slævði auðvitað nauðsynlega árvekni og eftirlit meðal annars okkar sem fjær stóðum þar með talið á alþingi hvernig stóð til dæmis á því að ekki lá fyrir í úttektum og ársreikningum að umtalsverður hlutu eiginfjár bankanna var uppblásinn af hlutafjárkaupum í þeim og með lánveitingum frá þeim sjálfum

jafn uppbyggileg og yfirgripsmikil sem skýrsla rannsóknarnefndarinnar er þá er hún dapurlegur lestur en fyrst og fremst er hún lexía lexía sem við þurfum að læra af við þurfum að kalla til ábyrgðar þá sem ábyrgðina bera sjálfstæðisflokkurinn mun ekki víkja sér undan slíkri ábyrgð á því sem honum ber en um leið og við notum skýrsluna til að gera upp við fortíðina og læra af henni þá þurfum við að nýta okkur efni hennar til uppbyggingar okkar og beina